sem til þess hafa menntun kunnáttu og svo framvegis eignarhald á bátum farið á öryggisnámskeið í slysavarnaskóla sjómanna hafa báta sína haffæra uppfylla skilyrði um sjálfvirka tilkynningarskyldu og önnur þau lög um menntun og störf manna sem stunda veiðar á bátum kveða á um tillaga þessi er flutt af þeim sem hér stendur og öðrum háttvirtum þingmönnum frjálslynda flokksins magnúsi þór hafsteinssyni og sigurjóni þórðarsyni og er um stjórn fiskveiða eins og áður segir tillögugreinin hljóðar svo við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo þrátt fyrir önnur ákvæði þessara laga er öllum þeim íslenskum ríkisborgurum sem hafa tilskilin réttindi til skipstjórnar og vélstjórnar ef þess er krafist vegna stærðar vélar viðkomandi báts að stunda fiskveiðar á eigin bát með tveimur sjálfvirkum handfærarúllum báturinn skal vera undir þrjátíu brúttórúmlestum að stærð og uppfylla skilyrði um sjálfvirka tilkynningarskyldu báturinn skal hafa viðurkennt haffæri á hverjum bát mega vera tveir menn í áhöfn og er hámarksfjöldi sjálfvirkra rúlla þá fjórar rúllur á tvo menn að fimm árum loknum skal skoðuð reynslan af þessum veiðum með tilliti til þess hvort setja eigi viðbótartakmarkanir sem taki eingöngu til veiðisvæða bátanna og fjölda veiðidaga veiðar þessara báta eru ekki reiknaðar til aflamarks og hafa ekki áhrif á heildarúthlutun aflamarks til annarra fiskiskipa það fylgir þessu máli nokkuð stutt greinargerð sem ég ætla að lesa með leyfi forseta það hefur löngum verið réttur íslendinga við sjávarsíðuna að fá að róa til fiskjar og útróðrajarðir voru líklegri til þess að brauðfæða fólkið og gefa tekjur en þær jarðir sem illa lágu við fiskislóð útróðraréttur var metinn sem verðmæti í jörðum og talinn til hlunninda í gömlum lögum var öllum tryggður veiðiréttur í fjörðum og flóum þannig orðað að rétt ættu menn til fiskveiði sinnar nema síldveiði sem öllum væri heimilt að stunda hvar sem væri landsmenn áttu þannig allir tryggan forgang til botnfiskveiða næst sínum byggðum með þessu frumvarpi verður þeim sem rétt hafa til þess að stjórna skipum veittur þessi veiðiréttur á nýjan leik rétt er að geta þess hæstvirtur forseti að þau lög sem ég var að vitna til í greinargerðinni eru fjörutíu og sex nítján hundruð tuttugu og sex en þar segir með leyfi forseta í lagagreininni rétt er að útiloka aðkomandi fiskimenn frá bátfiski nema síldveiðar sé á fjörðum eða tilteknum fjarðasvæðum sökum fiskiveiða fjarðarbúa og skal það gert með samþykki á þann hátt sem segir í lögum númer fjórtánda desember átján hundruð sjötíu og sjö um ýmis þau atriði er snerta fiskveiðar á opnum skipum og skulu að öðru leyti ákvæði þeirra laga og laga númer tuttugu og þrjú frá fjórða desember átján hundruð áttatíu og sex gilda um slíkar samþykktir að öðru leyti eru og slíkir aðkomumenn háðir landslögum um fiskiveiðar og svo framvegis þetta var hinn markaði réttur manna við sjávarbyggðirnar á fyrri tíð og höfðu þeir allan forgang að því að nytja sín nærfiskimið ef um botnfiskveiði var að ræða en gátu eigi meinað eða höfðu engan forgangsrétt til veiða ef um síldveiðar var að ræða þar áttu sem sagt allir jafnan rétt síðar voru auðvitað sett ýmis lög um síldveiðar hér við land og reyndar fyrr og ætla ég ekki að rekja það hér enda varðar það ekki efni máls efni málsins er það að það sem gerst hefur í okkar fiskveiðisögu á undanförnum árum er það að búið er að kvótasetja allar fiskveiðar nú síðast handafæraveiðar á trillum og er nú enginn svokallaður sóknarréttur til staðar

hefur verið með þeim hætti á undanförnum árum og er enn að afar litlar líkur eru til þess að menn eigi auðvelda leið

að nýliðar komist að í jafnveigamikilli atvinnugrein eins og útgerð á íslandi þess utan hefur það gerst auðvitað við þá vegferð sem farin hefur verið með kvótasetningu á allar fisktegundir á undanförnum árum að sú mæling sem farið hefur fram sjálfvirkt á fiskislóðinni varðandi fiskmagn og hegðun fisksins með sóknarstýrðum veiðum er að hverfa og það er í sjálfu sér mjög áhugaverður þáttur að ræða í sambandi við þessa tillögu hér sem gefur mönnum það takmarkaða frelsi að hafi þeir menntað sig til þessara starfa það er til að stjórna íslenskum skipum og hafi til þess vélstjórnarpróf ef félagsstarfið er af þeim stærðarflokki að slíkt þurfi þá skuli þessum mönnum að því gefnu að þeir eigi sjálfir eigin bát heimilt að stunda á honum þessar takmörkuðu veiðar sem frumvarpið gerir ráð fyrir með tveimur handarrúllum mest síðan verði þetta endurskoðað að fimm árum liðnum með tilliti til þess hvernig þetta hafi þróast nú kann vel að vera að einhverja varkárir menn vilji hafa allt annan fyrirvara á því heldur en hafa fimm ár sem viðmiðun fyrir þessa lagagrein og vilji hafa þetta þær ár og svo framvegis það er alveg efni umræðu að fara yfir það hinu verður ekki á móti mælt hæstvirtur forseti að einu sóknarstýrðu veiðarnar sem haldið er úti á íslandsmiðum eru er um sóknarstýrðar veiðar hafrannsóknastofnunar sem hafrannsóknastofnun heldur úti til þess að fá eitthvað yfirlit um það hvernig fiskstofna eru staddir í ástandi á íslandsmiðum varðandi vöxt og viðgang botnfiskstofnanna einkanlega

og hefur verið við lýði síðan og þetta er gert með svokölluðu netaralli þar sem mönnum er heimilt að stunda ákveðnar veiðar í ákveðinn tíma að tillögu hafrannsóknastofnunar með ákveðinn netafjölda og á ákveðnum svæðum til að mæla fiskimenn á viðkomandi fiskislóðum og tíma allt er þetta gert til að fá samanburð á því hvernig fiskmagnið á íslandsmiðum hefur þróast oftast nær byggt upp á því sem fiskifræðingar kalla á máli sínu vísitölur sem út úr þessu koma síðan styðjum við það ógæfuverk að mínu viti á síðastliðnu ári að kvótasetja trillur á handfæraveiðum og þar af leiðandi lögðum við niður þá sjálfvirku sóknarmælingu sem sjómenn sjálfir stóðu fyrir um það hvernig aflabrögð væru á handfæraveiðar hvar fiskurinn héldi sig og hvernig fiskigöngur væru við landið og svo framvegis þetta var sett yfir í kvótakerfi og nákvæmlega eins og við spáðum fyrir um í frjálslynda flokknum og fleiri í ræðum í háttvirtu alþingi þá gerbreyttist hegðun manna frá því að vera í sóknarstýrða kerfinu eftir að þeir komu yfir í hið svo kallaða kvótakerfi og nú geta menn ekki borið þá veiði lengur saman varðandi sóknartíma og aflabrögð ætli það verði ekki það næsta sem hafrannsóknastofnun leggur til að taka upp sérstakt sóknarstýrt rall á handfæraveiðum til að fá betri mælingu á hegðun fisksins á íslandsmiðum það kæmi mér ekki á óvart hæstvirtur forseti því að það eru sóknarstýrðar aðferðir sem notaðar eru á togurunum og það eru sóknarstýrðar aðferðir sem notaðar eru á og á sömu ofurtrú hefur hafrannsóknastofnum á þessum sóknarstýrðu aðferðum að það er búið að leggja niður mat á stærð hrygningarstofnsins og heildarstofnsins við ísland út afla þeim aðferðum sem viðgengust í áratugi það er að taka sýni úr afla að gæta hvort fiskurinn væri kynþroska taka kvarnasýni úr viðkomandi fisktegund skrá niður veiðidaga og svo framvegis og þetta eru þau grunngögn sem hér voru notuð áratugum saman til að meta stofnstærð íslenska þorskstofnsins bæði hvar fiskurinn hélt sig á veiðislóð og eins árgangaskipan kynþroskahlutfall stofnsins og svo framvegis

að því er það varðar að finna út hvert er hlutfall hrygningarstofnsins í heildarstofninum og hvað er mat manna á því að heildarstofninn sé stór það er ákaflega athyglisvert að á sama tíma og við hömumst við að taka upp kvótabundnar veiðar á hverri fisktegundinni á fætur annarri þá skuli það vera hafrannsóknastofnunin sem leggur allt upp úr því að byggja sína spádóma á sóknarstýrðumveiðum tímabundnum sóknarstýrðum veiðum sem fara fram annars vegar í togararallinu hins vegar í netarallinu og síðan ef ég man rétt erum við sjálfir með sérstakt gulltrall á sínum skipum eins og ég sagði áðan ári mér ekki á óvart að það þyrfti að bæta inn í sóknarstýrða handfæraralli til að fá einhverja mynd af því hvernig fiskurinn hagar sér yfir sumartímann á veiðislóðinni við ísland því að það vita allir sem vita vilja að hegðun manna í kvótastýrðu kerfi er allt önnur heldur en í sóknarstýrðu kerfi og það vita hafrannsóknamennirnir best enda treysta þeir ekki lengur gögnum sem koma úr lönduðum afla í aflamarkskerfi telja greinilega að það gefi ekki rétta mynd hvorki varðandi stærðarsetningu aflans né jafnvel kynþroska enda hefur það komið í ljós að menn hafa verið að landa allmiklu af hrognum á síðustu árum sumir hverjir þá er það niðurstaða hafrannsóknastofnunar að henda slíkri viðmiðun nota hana ekki og byggja alfarið á sóknarstýrðum gögnum það er í sjálfu sér mjög athyglisverð niðurstaða en það sem er hér verra hæstvirtur forseti að mér sýnist að rannsóknaraðferðir hafrannsóknastofnunar séu að leiða stofnunina á algerar villigötur varðandi þróun fiskstofna við ísland og verður það auðvitað alveg sérstakt umræðuefni sem þarf að taka fyrir í sölum alþingis og vonandi verður orðið við þeirri beiðni okkar í frjálslynda flokknum að ræða sérstaklega þróun og stærð þorskstofnsins í ljósi þeirra upplýsinga sem birtust í gær um það að á næstu tíu árum þyrfti ekki að búast við neinni þorskveiði heldur frekar minnkandi og væri ástæða til að skera veiðina verulega niður og draga úr sókn sérstaklega var að því vikið á ráðstefnunni í gær að það skyldi draga úr sókn í stærsta fiskinn hrygningarfiskinn það voru sömu áhyggjur sem skipstjórnarmenn höfðu nítján hundruð sextíu og sex þegar þeir voru að veiða nótafisk í nót á vesturlandi og suðurlandi um að þeir væru akkúrat að ganga á viðhaldskýrnar sem væru til að halda stofninum við en þá voru hafrannsóknamenn á allt annarri skoðun og töldu að þessi

hafrannsóknamenn komnir að þeirri niðurstöðu að það þurfi sérstaklega að hafa í hrygningarstofninum stóran fisk til að viðhalda stofnunum hér við land það voru reyndir skipstjórnarmenn ég var þeirrar ánægju aðnjótandi háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson að fá að vera í öldungadeild sennilega með yngstu mönnum sem það hefur fengið að mennta mig með reyndustu skipstjórum landsins eins og ásgeiri þetta voru engir aukvisar menn sem vissu sínu viti voru mestu aflamenn íslandssögunnar maður

það er auðvitað það sem við þurfum að gera og hefði betur verið lögð við eyrun við áhyggjur þeirra manna sem þá voru að stunda fiskveiðar miðað við þær lýsingar sem hafrannsóknastofnun gefur á þorskstofninum í dag sú tillaga sem við erum hér að flytja eigum við ekki bara að gefa henni nafnið litla handfæraveiðifrumvarpið alla

sem ég dreg reyndar mjög í efa miðað við orð hæstvirts sjávarútvegsráðherra núverandi einars k guðfinnssonar sem lýsir því yfir að hann ætli að ganga algerlega í fótspor forvera síns um það að fylgja nákvæmlega eftir þeirri stefnu og engu að breyta og það standi ekki til að breyta neinu í stjórn fiskveiða enda mun það loforð hafa verið gefið víðar en hér í reykjavík meðal annars norður á akureyri og víðar að fáu yrði breytt í stjórn fiskveiða en hvað um það hæstvirtur forseti við erum sem sagt að leggja þetta til í frjálslynda flokknum að þessi tillaga sem hér er í frumvarpsformi fái umfjöllun og menn rökræði það hversu hættuleg hún er eða hversu æskileg hún er og svo framvegis eftir því hvað mönnum sýnist við höldum að það sé að við fáum þá einhverja sóknarstýrða mælingu á veiðar næst ströndinni og þeir sjómenn margir hverjir komnir á efri ár sem núna eiga engan rétt til fiskveiða og reiða ekki með sér milljónir í bakpokum eins og sumir sem hafa gerð að eignast fjármuni í þessu þjóðfélagi þeir geta ekki keypt sig inn í þetta núverandi fiskveiðistjórnarkerfi það geta reyndar fáir og af því ættum við háttvirtir þingmenn að hafa miklar áhyggjur eru notaðir sem leiguliðar í átta til tíu ár í núverandi fiskveiðistjórnarkerfi til að greiða einhverjum öðrum mönnum leigurétt fyrir að veiða fiskinn frá áttatíu og upp í hundrað tuttugu krónur á kílógramm og eru svo að lýsa því yfir meðal annars í blöðum sem fjalla um sjávarútvegsmál að eftir átta til tíu ár séu þeir orðnir algerlega uppgefnir á því að vera í þessu leiguliðahlutverki og muni ekki reyna að komast inn i greinina enda hafi verið þungar veðsetningar í óveiddum fiski til að fá lánafyrirgreiðslu hjá bönkum það er ekki auðveld leið fyrir menn þó dugnaðarsjómenn séu með mikla kunnáttu til fiskveiða en litla fjármuni að kaupa sig inn í atvinnugrein þar sem gerð er krafa um það að menn gangist undir það að greiða hundrað fimmtíu milljónir til að komast inn í greinina ef það eiga að vera einhverjar heimildir á bátum svo stunda megi veiðar

hafa dæmdar til að líða undir lok ef atvinnugrein hefur það sjálfvirkt í sér að duglegustu einstaklingunum er ýtt frá þeir komast ekki að geta ekki unnið sig upp í kerfinu eða í leiguliðahlutverkinu og færðar frá þá endar auðvitað með því að það verður atgervisflótti úr slíkum atvinnugreinum það þætti ekki björgulegt í öðrum atvinnugreinum ef þeim sem sýnilega hafa hæfileikana og dugnaðinn væri ekki gert það kleift að komast inn í viðkomandi atvinnugrein með neinum hætti ættu í raun og veru enga möguleika til þess það er líka athyglisvert að þessi lög sem ég vitnaði til skuli enn þá vera í íslenska lagaforminu um það að menn eigi forgang til forgang til fjarðarveiði sinnar nema síldveiði sé og það kynni að vera að einhverjum dytti í hug að láta reyna á þessi lög þau kváðu á sínum tíma á um það að menn stunduðu veiðar á opnum bátum því lögin eru eins og ég áður sagði frá átján hundruð áttatíu og átta og þá voru opnir bátar hér á íslandsmiðum stór hluti af útgerðarsögunni ef við aðeins veltum fyrir okkur umræðum sem hér hafa farið fram á undanförnum árum og förum ekki svona langt aftur í tímann eins og ég vitnaði til hér áðan heldur bara til ársins tvö þúsund og eitt þá er ákaflega fróðlegt hæstvirtur forseti að líta þar á umræðu sem fór fram um mál sem háttvirtur þingmaður jóhann ársælsson lagði fram í háttvirtu alþingi það

þegar ég fór að gá að því vað ráðherrann hefði sagt á árinu tvö þúsund og eitt þegar við vorum að móta sóknareiningarnar í smábátakerfinu það er þorskaflahámarkskerfinu sem síðar urðu kannski aðdragandinn að því að eftir að menn höfðu kvótabundið ufsann ýsuna og steinbítinn þá fóru menn í þann sem hér stendur um það að hann væri fastur í einhverri fortíð og einhverjum veruleika sem honum geðjaðist ekki að þá sagði hæstvirtur framtíð fiskstofnsins þá held ég að væri nú þessi virði hæstvirtur forseti með yðar leyfi að vitna hér í ræðu hæstvirts sjávarútvegsráðherra undir þessum lið ég held að hún sé ákaflega merkileg í ljósi þess sem sagði í gær en þar sagði hæstvirtur sjávarútvegsráðherra eftir að hafa aðeins hnýtt aðeins í þann sem hér stendur um það að hann væri á þessa leið um þá hluti sem sneru að fiskveiðistjórninni stjórnun veiða og uppbyggingu stofnanna fór ekki að skila verulegum árangri og takið þið nú eftir háttvirtir þingmenn fór ekki að skila verulegum árangri fyrr en í upphafi síðasta áratugar það er upphafi síðasta tímann í gangi blandað kerfi kerfi kvótakerfis og sóknarkerfis því miður var síðan staðan sú að flest þessi ár var ákveðið heildaraflamark umfram það sem vísindamenn lögðu til og síðan líka umfram það sem heildaraflamark sem sett hafði verið þannig á þessu tímabili var heildaraflinn langt umfram það sem hin vísindalega fiskveiðistjórn hafði lagt til og það var ekki fyrr en á síðasta áratug eftir að lögin tóku gildi nítján hundruð níutíu og eins og sérstaklega eftir að aflareglan var tekin upp sem veiðar úr þorskstofninum urðu í samræmi við það sem mat vísindamanna gaf til kynna að ætti að vera einmitt frá þessum tíma höfum við séð góðan árangur í því að byggja upp þorskstofninn svo sagði ráðherrann það er hins vegar aldrei svo að allir

höfðum mestar áhyggjur af þorskstofninum höfum við kannski gengið lítið fram og litið framhjá áhyggjum sem við hefðum þurft að hafa af öðrum stofnum samhliða og kannski ekki farið nægilega varlega með þá það er ýsustofninn sem núna er í hámarki og fleiri fiskstofna þetta var nú mitt innskot hæstvirtur forseti og held ég nú áfram með lesturinn með yðar leyfi við höfum þá kannski hin síðari ár verið í heldur meiri vafa um þá stöðu vegna þessa heldur en við þyrftum að vera en þetta er hlutur sem við erum að reyna að laga núna með fiskveiðistjórnun okkar og vonandi munum við geta komið öðrum stofnum í eins góða stöðu og mér stofninum sé mjög góð hæstvirtur forseti nú vill svo einkennilega til hæstvirtur forseti að þeir stofnar sem ráðherrann var að lýsa hér áhyggjum af að við hefðum ofveitt ýsa ufsi og steinbítur eru á uppleið ýsan í sögulegu hámarki síðan nítján hundruð fimmtíu og fjögur hygg ég þegar við komumst ásamt bretum og fleiri þjóðum í það að veiða hér einu sinni hundrað og sautján þúsund tonn minnir mig að hafi verið alla vega á annað hundrað þúsund tonn þessir stofna sem sjávarútvegsráðherra hafði svo miklar áhyggjur af hefði verið gengið verulega á að veiða til að hlífa þorskstofninum þeir eru núna í ágætis standi en þorskstofninn hann var metinn í gær í þeirri stöðu að það væri eðlilegt að skera verulega niður næstu tíu árin hæstvirtur forseti næstu tíu árin svakalega var þessi hæstvirtur sjávarútvegsráðherra árni mathiesen fyrrverandi sjávarútvegsráðherra framsýnni í þessari ræðu sinni árið tvö þúsund og eitt ofboðslega voru þetta mikil og góð vísindi sem hann byggði rök sín á hæstvirtur forseti afskaplega held ég að íslenska þjóðin megi nú vera hamingjusöm með það að hafa svona framsýna menn í stóli sjávarútvegsráðherra sem leggja línurnar með þessum hætti og fá út plús þegar svo fjórum árum síðar hefur hafrannsóknastofnun fengið út mínus ekki einu sinni heldur tíu sinnum staðreyndin er auðvitað sú eins og kom fram í umræðunni hér fyrir nokkrum dögum þegar við vorum að ræða hér sjávarútvegsmál meðal annars háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson tók þátt í henni ásamt fleirum staðreyndin er auðvitað sú að árangur fiskveiðistjórnar í núverandi kvótakerfi hann er enginn niðurstaðan að meðaltali þorskveiða hér við land eftir að kvótakerfið var tekið upp er ákaflega döpur svo ekki sé meira sagt ákaflega döpur þetta er nú hinn kaldi veruleiki menn geta svo rekið hausinn ofan í sandinn og sagt að hvítt sé svart og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra getur tekið hlutina alveg rosalega alvarlega sex sinnum í ræðu sinni það breytir ekki því að staðan er eins og hún er hæstvirtur forseti